Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Agencija za energijo, ki s svojimi pristojnostmi vpliva na razvoj varnih, zanesljivih in učinkovitih sistemov za prenos in distribucijo električne energije ter zemeljskega plina, je predstavila svoj program dela in finančni načrt za leto dva tisoč devetnajst. Na podlagi slednjega je po našem mnenju mogoče pričakovati, da bo agencija kot doslej odgovorno izvajala naloge nadziranja delovanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom, s svojimi ukrepi preprečevala dejanja, ki zmanjšujejo konkurenčnost trga ali pa posegajo v pravice odjemalcev, ter z zahtevnimi preiskavami ves čas budno bdela nad stanjem glede morebitnih tržnih zlorab in manipulacij trga. Veseli, veseli nas, da na agenciji poudarjajo, da je v ospredju vseh odločitev agencije odjemalec, ki mu ni treba zagotoviti le varne, zanesljive in trajnostne oskrbe, temveč tudi povrniti, zaupanje v trg. Prav je, da se takšen organ tega zaveda in k temu v okviru svojih pristojnosti in nalog stremi. Menimo, da je iz same zasnove programa dejansko opaziti, da je agencija na prvo mesto postavila aktivnega odjemalca, prezumerja, obenem pa ima pri svojem delu v mislih koristi in dobrobit vseh udeležencev trga z energijo. Agencija je v programu dela in v finančnem načrtu na izjemno nazoren in dobro pregleden način predstavila svoje naloge, poslanstvo in dolgoročne cilje. Pozdravljamo način prikaza izvajanja določenih nalog, sprotnega spreminjanja izvajanja regulativnega okvirja, v okviru katerega je agencija določila prioritetnost same naloge, stanje, cilje, kazalnosti, učinkovitosti, roke, potrebne vire in tveganja njihove izvedbe. Vse naštete komponente so tako podane nadvse pregledno in jasno. Veseli nas, da se visoko tveganje pri samih nalogah ne pojavi niti enkrat, si pa morda v prihodnosti želimo, da se vsaj pri sedanjem tveganju opredeli, kako je agencija nanj pripravljena in kaj bo storila, če se tveganje uresniči. Prav tako pozdravljamo dva jasna poziva za dodelitev državnih pomoči, ki jo agencija načrtuje na podlagi akcijskega načrta vlade za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Nove investicije, ki bodo za proizvodnjo električne energije izkoriščale sonce, veter, vodo in druge obnovljive vire so seveda neprecenljivega pomena. Vsi se zavedamo, da so ravno ti v prihodnosti in da bo treba delež energije, pridobljene na ta način, kar se da povečati. Za vsak razpis je predvidenih deset milijonov evrov. S finančnega vidika je agencija poudarila predvsem, da se že vsa leta, da da da že vsa leta poslujejo stroškovno učinkovito in skrbijo za to, da se stroški poslovanja agencije ne povečujejo. V skladu s tem tudi v letu dva tisoč devetnajst se načrtuje dodatnih zaposlitev, čeprav se je obseg njihovih obveznosti povečal. Pretežni vir prihodkov agencije še vedno predstavljata letni nadomestili sistemskega operaterja Eles in operaterja prenosnega s, sistema Plinovodi. Pri dveh odstotkih prihodkov pa gre za nepovratna evropska sredstva. Odjemalce bo predvsem zagotovo razvevsil razveselil, podatek, da se poslovanje agencije ne bo odrazilo v povišanju cene oziroma stroškov, in to velja tako za oskrbovance z električno energijo kot za odjemalce zemeljskega plina. Zaključim lahko, lahko, da je predstavitev agencije temeljita, natančna in tudi laiku razumljiva. Posebej pa nas veseli, da je bilo to prepoznavno že na obravnavi na odboru matičnega delovnega telesa in da smo si bili tako glede kakovosti kot glede preglednosti člana odbora soglasni, da gre za zelo dobro opravljeno delo. Dodam lahko torej še, da bomo v Stranki Alenke Bratušek, finančni načrt dela podprli. Hvala lepa.